Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je souhaite tout d'abord féliciter mon collègue, Carlos Coelho, qui a fait sur ce rapport du travail d'orfèvre, et Dieu sait que c'était très compliqué. La Bulgarie et la Roumanie ont fait des efforts considérables pour renforcer le contrôle de leurs frontières et elles y sont parvenues. Qu'il s'agisse de la coopération policière et judiciaire, de la protection des données, de la politique des visas et du contrôle des frontières aériennes, maritimes ou terrestres, les dernières évaluations sont très claires.

Nous ne pouvons que constater cet état de fait. La Bulgarie et la Roumanie sont à présent en mesure de mettre en œuvre cet acquis Schengen en termes techniques et en termes de personnel.

J'espère que ces recommandations feront l'objet d'un suivi strict au regard notamment des frontières entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie car, comme vous le savez, la confiance mutuelle entre les États Schengen repose sur le plein respect, par ces États, de leurs obligations réciproques. Si l'une des parties ne respecte pas ses obligations, elle crée des appels d'air, c'est tout le système qui devient défaillant. J'espère vivement qu'un accord sera obtenu au Conseil afin d'accueillir ces deux pays dans le cercle privilégié que forment les États Schengen. Et nous mesurons tous, dans cet hémicycle, la portée de ce type de décision pour les citoyens concernés.